um að hefja á ný hvalveiðar langreyðaveiðar miklar í fimm ár fram yfir tíma ekki bara þessarar ríkisstjórnar heldur líka næstu ríkisstjórnar þá var svo látið að þetta mundi geta skapað strax tvö hundruð til þrjú hundruð störf á íslandi og þar með slegið eitthvað á það atvinnuleysi sem hér er að rísa og er mikill skaðvaldur í samfélaginu við þá athugun sem núverandi hæstvirtum ráðherra sjávarútvegsmála hefur hafið á þessari ákvörðun og á hvalveiðum almennt og kostum þeirra og göllum þá er mikilvægt að byrja á þeim þætti málsins sem heitir sala afurða í útlöndum og finna út hverjar gætu verið sölutekjur af því hvalkjöti af þeim hluta sem reyndar var lítill hvers hvals sem til markaðar berst en það er aðeins einn markaður fyrir þetta í heiminum og það er japansmarkaður sé hann yfir höfuð opinn nú er hægt að nýta þetta færi það færi sem gefst til þessa með því að fréttir bárust um það í sumar er leið að selst hafi sextíu og þrjú tonn af langreyðarkjöti á vegum hvals h f og kristjáns loftssonar aðaleiganda þess og þess vegna er upplagt að byrja á því af því að upplýsingar um hvalveiðar og sölu hvalafurða eru

þegar við höfum það þarf síðan að draga frá kostnað og það er þá næsti liður í þessu máli það er kostnaður við veiðarnar og við rekstur þess flota sem þarf til og ýmsan annan rekstrarkostnað en ekki síst kostnað við flutning þessa kjöts sem allt er flutt í flugi öll þessi tonn eru nefnilega flutt í flugi vegna þess að áhættan af því að láta skip sigla með þessar afurðir

er borin fram sú fyrirspurn til hæstvirts sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra hverjar hafi verið gjaldeyristekjur af útflutningi hvalafurða árið tvö þúsund og átta árið í fyrra þegar þessi sextíu og þrjú tonn að minnsta kosti þau